Je voudrais accueillir tous les visiteurs qui sont à la tribune mais, en particulier un groupe de femmes qui travaillent dans le planning familial et sont certainement très concernées par notre débat.